Comme ministre de la défense, je suis allée dans des pays en guerre et j'ai vu effectivement ce que cela représentait.

Dans votre question, il y a en fait deux éléments.

Oui, les pays ont fixé des critères, je vous l'ai dit, notamment les pays européens, et je vous ai dit que la France était le pays qui avait les critères les plus stricts du monde entier sur les exportations d'armement.

En ce qui concerne l'Arabie Saoudite je vous entends beaucoup parler de l'Arabie Saoudite je vous rappelle que je préside la délégation pour les relations entre l'Union européenne et les pays du Golfe arabique. Alors si vous parlez de l'Arabie Saoudite, parlez aussi peut être de l'Iran et de ceux qui, effectivement, causent autant de dégâts à la population.

Alors est ce que vous êtes en train de dire que vous soutenez des rebelles contre des gouvernements légitimes?